Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord remercier MadameVergiat d'avoir introduit le sujet avec le talent qu'on lui connaît mais, de mon point de vue, il y a deux façons d'aborder le problème de la restitution des biens culturels ayant quitté le territoire d'un État membre. La première, c'est de rester dans le cadre juridique, sans s'écarter d'un pouce des dispositions rentrant dans les compétences de l'Union. C'est la voie empruntée par la Commission, respectueuse du principe de subsidiarité. Mon groupe pour le dire d'emblée va voter la proposition.

regorgeant d'objets culturels acquis, pour le moins, de façon illégale. Dans ces cas de figure, on reste muet pour motif d'incompétence. Mon malaise consiste à être sans cesse renvoyé à la subsidiarité, qui réserve le traitement de cette question aux États membres. Le fait que l'Union européenne ne peut rien faire et que les États membres ne veulent pas bouger du moins certains d'entre eux nous condamne à l'impuissance face à un problème qui est pourtant réel. C'est pourquoi j'aimerais demander à la Commission si elle accepterait, au moins, d'assumer un rôle de facilitateur, notamment en incitant les États membres à dresser un inventaire des biens juifs spoliés au cours de la Seconde Guerre mondiale et de publier ledit inventaire dans un registre central géré par les soins de la Commission. Dans ce registre devraient figurer, d'une part, les coordonnées des propriétaires spoliés publics ou privés et, de l'autre, les personnes ou institutions culturelles actuellement en possession des biens incriminés. Il s'agit en dernier ressort d'une question morale, éthique exigeant une solution morale et éthique. Cette phrase fait partie des conclusions générales d'un rapport d'initiative du Parlement européen et notamment de sa commission juridique et du marché intérieur de 2003 traitant de cette problématique. À ma connaissance, cette conclusion n'a jamais été suivie d'effet.